Deuxièmement, nous devons arrêter d'être naïfs tous les grands pays du monde s'organisent, tous les grands pays du monde sont en capacité de défendre l'intérêt de ceux qui habitent sur leur territoire. Nous sommes complètement naïfs, en particulier vis à vis des Américains. Il faut savoir que nous, Européens, quand nous appliquons des droits supplémentaires de douane pour nous protéger contre le dumping, nous allons jusqu'à quelque 20 là où les Américains vont quelquefois jusqu'à

Vous avez parlé de la Chine, vous avez dit que c'était lié au statut. Je pense on ne va pas rouvrir maintenant le débat sur la Chine qu'octroyer le statut d'économie de marché à la Chine serait une grave erreur, et je vous le dis aussi nos concitoyens ne le souhaitent pas. La Chine n'est pas une économie de marché et j'aimerais bien que de ce point de vue là, il y ait, au minimum, un peu de volonté politique exprimée par le Conseil et, surtout, une unité et une union du Conseil sur cette question, c'est vital. Deux mots encore, il faut aussi de la cohérence. Yannick Jadot parlait tout à l'heure des panneaux photovoltaïques quand on se battait ici pour les interdire, la BEI était en train de financer les panneaux photovoltaïques en Chine. Enfin, il faudra bien qu'un jour, nous décidions d'avoir une vraie stratégie industrielle européenne pour préserver, là aussi, nos intérêts.